Sprawozdanie odnosi się do trzech komunikatów Komisji dotyczących lepszego stanowienia prawa, sprawności regulacyjnej Unii oraz inteligentnych regulacji dotyczących małych i średnich przedsiębiorstw. Zgodność z zasadami pomocniczości i proporcjonalności oraz wprowadzenie zmian do porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa z 2003 roku, które odzwierciedlałoby nowe prawodawstwo zawarte w traktacie z Lizbony, to kwestie bezsporne. Zgadzam się także ze sprawozdawcą, że ocenę skutków przygotowywaną przez Komisję można ulepszyć z punktu widzenia weryfikacji sposobów poprawy zarówno wskaźników jakościowych, jak i ogólnego przebiegu procesu konsultacyjnego. Niemniej jednak nowe propozycje dotyczące pomocniczości, mające na celu zaostrzenie tzw. procedury czerwonej kartki, której domagają się konserwatyści, mogą stać się niebezpiecznym narzędziem blokującym prawidłowe i szybkie wprowadzanie prawodawstwa Unii. Kolejna problematyczna kwestia dotyczy lepszego stanowienia prawa choć uważam pewne ograniczenia obciążeń regulacyjnych i administracyjnych w Unii i w państwach członkowskich za pozytywne, tak niektóre uproszczenia dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa produktów konsumenckich i zamówień publicznych mogą dać efekt negatywny i doprowadzić do stworzenia podwójnych standardów szkodliwych dla wolności obywatelskich i praw pracowniczych. Proszę zatem o poparcie poprawek złożonych przez moją grupę polityczną mających temu zapobiec.